Gospa poslanka. Hvala lepa. Ker sem ravno predzadnja na vrsti in imamo samo še dve minute, bi jih morda izkoristila za to, da povem, da se mi zdi da je sedem in pol ur današnje razprave povsem jasno pokazalo, da je predlog ustavne obtožbe predsednika vlade, ki je bil podan, pravno popolnoma neutemeljen, politično pa izjemno neposrečena izbira. Stodevetnajsti člen ustave namreč določa, da mora predsednika vlade ali ministre nekdo obtožiti kršitve ustave, zakona in tako naprej, obtoži pa ga lahko državni zbor z ustrezno večino. Ta večina seveda danes nikakor ni prisotna in to je bilo povsem jasno že pred začetkom današnje seje. Drugi strani pa nas je danes lahko presenetila zelo poenotena večina v tem vašem delu dvorane, ki se je enotno postavila za to in proti temu, da se tako pomemben ustavni inštitut, kot je ustavna obtožba, zlorablja za politično promocijo določene, stranke in ideološko razvajanje. To razvajanje je potekalo danes zelo izrazito na osi javno-zasebno, socialno-tržno, predvsem pa kot vedno levo in desno. Minister in predsednik vlade sta zagotovila, da bo ta zakon sprejet v doglednem času. Povedala sta tudi, v katerem roku. Rok je prvi deveti. Sprejeti pa bo na način, ki bo to področje celovito uredil in bo v skladu s tem, kako o tem vprašanju razmišlja politična večina. Predstavniki tistih strank, ki so skupaj dobili večino na naših volitvah, in tisti bodo določali in bomo določali, kako bo urejeno naše javno in zasebno šolstvo. Seveda tudi sama te ustavne obtožbe nikakor ne bom podprla. Hvala lepa.